Szanowny Panie Przewodniczący!

Opłaty drogowe to ważne źródło pozyskiwania środków na budowę i modernizację infrastruktury. W pełni popieramy cel tej dyrektywy, jakim jest standaryzacja systemów elektronicznego poboru opłat, tak aby wyspecjalizowani dostawcy europejskiej usługi opłaty elektronicznej zaoferowali użytkownikom dróg urządzenia pokładowe kompatybilne z elektronicznymi systemami poboru opłat w Unii Europejskiej. Konieczność instalowania przez użytkowników wielu urządzeń pokładowych, aby móc swobodnie poruszać się po europejskich drogach, jest istotnym i kosztownym utrudnieniem, które należy zlikwidować, jeśli można a można. Potrzebne są również konkretne kroki, aby umożliwić skuteczne egzekwowanie przez odpowiednie organy krajowe uiszczania opłat przez właścicieli pojazdów zarejestrowanych w innym państwie członkowskim. W opinii grupy ECR to sprawozdanie właściwie odpowiada na te wyzwania i przyczyni się do wzmocnienia współpracy państw członkowskich w zakresie opłat drogowych.